Kukan, que je remercie, sur l'instrument de voisinage, c'est essayer d'en faire un instrument propre à soutenir et à mettre en œuvre la nouvelle approche qui a été développée après 2011. Cette nouvelle approche a mis au centre des préoccupations la question de la démocratie, de l'état de droit et des libertés, en tirant les enseignements de la politique passée, qui finalement, nous avaient permis de constater que, sans réforme démocratique, il n'y avait pas d'approfondissement possible de la coopération avec les pays du voisinage et cela dans toutes les dimensions

Je me félicite de ce que cette démocratie, ces droits de l'homme soient maintenant inscrits au cœur de l'instrument, de ce que des indicateurs précis aient été élaborés pour pouvoir avancer et évaluer l'action qui est mise en œuvre.

C'est une façon de soutenir les réformes démocratiques pour les pays les plus ambitieux, en sachant que, en aucune circonstance, la société civile ne pourra se voir affectée par un principe de less for less. D'ailleurs, la société civile mais j'ai compris que c'était le cas dans les autres instruments de cette politique extérieure est reconnue dans l'amplitude de son rôle indispensable dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de notre politique de voisinage, et je crois que c'est fort heureux de ce point de vue.